Je ne peux pas accepter ce que vous avez dit. Nous sommes dans une période et dans un régime démocratique.